Polki uzyskały prawa wyborcze, wcześniej niż Francuzki czy Amerykanki. Więc myślę, że tutaj, wprost z Parlamentu Europejskiego, należą się wielkie brawa dla wszystkich Polek, a zwłaszcza dla tych, które cały czas walczą o demokrację, o wolność, równość i starają się o tyle dobrych rzeczy dla Polski i Polaków.